Sprawozdanie w zakresie przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa stanowi podstawowy element realizacji nowo przyjętej polityki.

Zasadniczym celem dalszych prac nad tym sprawozdaniem musi być wprowadzenie odpowiednich regulacji gwarantujących przestrzeganie wspólnej polityki rybołówstwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej na takim samym poziomie.

Skutkiem tego jest przede wszystkim brak wiarygodnych danych naukowych. Przy tej okazji muszę odnieść się do sytuacji panującej obecnie na Morzu Bałtyckim, które ze względu na swoją wrażliwość szczególnie narażone jest na błędy wspólnej polityki rybołówstwa. Rzecz dotyczy załamania się populacji dorsza w zakresie jego kondycji jakościowej. Dorsz, chociaż występuje w dużej ilości, to ze względu na katastrofalnie niską masę swojego ciała nie nadaje się do sprzedaży. Powodem tego są niekontrolowane połowy przemysłowe dostarczające surowiec do produkcji mączki rybnej.

Kolejny raz apeluję o podjęcie właściwych działań w celu zahamowania szkodliwych połowów przemysłowych na Morzu Bałtyckim.